Am ascultat deja pozițiile colegilor mei care au subliniat importanța cărbunelui pentru securitatea energetică a economiei europene. Aș dori să mai adaug un argument. În unele țări, între care și România, în ani secetoși și aceștia au fost tot mai mulți producția de energie hidro și nucleară se reduce. Singura resursă pe care țara mea și alte țări au avut o la dispoziție imediat, pentru a mări producția de energie, a fost cărbunele. Avem o serie de mine care sunt nerentabile, dar au programe de restructurare care depășesc orizontul anului 2014. Ca liberal, sunt împotriva subvențiilor acordate firmelor economice, dar nu și pentru firmele care au programe clare de restructurare. În consecință, voi susține amendamentul care propune o perioadă mai lungă de tranziție pentru eliminarea subvențiilor la minele de cărbune nerentabile.